sem hljóðar svo alþingi ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að hefja vinnu við gerð frumvarps til almennrar löggjafar um lýðháskóla á íslandi markmið löggjafarinnar verði að gera lýðháskóla að viðurkenndum valkosti í menntun sem njóti lagalegrar umgjarðar og stuðnings hins opinbera við vinnuna verði horft til þess fyrirkomulags sem gildir um starfsemi lýðháskóla annars staðar á norðurlöndum ráðherra leggi fram frumvarp eigi síðar en á vorþingi tvö þúsund og sextán þetta er í annað sinn sem leggjum fram þessa þingsályktunartillögu hún var lögð fram seint á síðasta þingi og það er bara komin ein umsögn sem var jákvæð ástæðan fyrir að við gerum þetta er að okkur finnst mikilvægt að gera rekstrarumhverfi lýðháskóla sambærilegt því sem þekkist annars staðar á norðurlöndunum

og nú höfum við lýðháskóla á seyðisfirði lunga þar sem hefur farið fram mjög mikið og gott starf en um starfsemi skólans ríkir alltaf einhver óvissa vegna þess að fjárframlög geta verið tilviljanakennd og það er enginn lagarammi eða reglur utan um starfsemina þó að skólinn hafi vissulega notið velvildar er mjög mikilvægt að geta skipulagt fram í tímann og eytt orkunni í að byggja upp skólann í stað þess að vera í stanslausum samskiptum við löggjafarvaldið og ráðuneytið til að reyna að ná utan um og fá styrki við vitnum hérna í skýrslu mennta og menningarmálaráðuneytisins sem heitir allir stundi nám og vinnu við sitt hæfi sem var birt tvö þúsund og tólf þar sem segir orðrétt auka þarf fjölbreytni kennsluaðferða og nútímavæða framsetningu námsefnis í grunn og framhaldsskóla til að mæta ólíkum þörfum og væntingum nemenda og glæða og viðhalda áhuga þeirra mikilvægt er að örva nemendur í verkefnabundnu og lausnamiðuðu námi og ýta undir frumkvæði gagnrýna hugsun og skapandi starf nemenda nýta þarf nýja miðla sem nemendur nota utan skóla til að glæða áhuga þeirra á náminu og auka fjölþætt verkefnaskil til dæmis á formi margmiðlunar hér er raunverulega verið að lýsa áherslum í starfi lýðháskóla þannig að við teljum að mikilvægi lýðháskóla í menntaflórunni sé óumdeilt síðan er vísað hér í að alþingi hafi tuttugasta og fyrsta maí tvö þúsund og sjö samþykkt ályktun sem var flutt af fulltrúum í íslandsdeild vestnorræna ráðsins þar sem er skorað á ríkisstjórnir íslands færeyja og grænlands að beita sér fyrir því að stofnaðir yrðu norrænir lýðháskólar í þessum löndum með þessari tillögu leggjum við til að hafinn verði undirbúningur að gerð almennrar löggjafar um starfsemi lýðháskóla og skilgreint hvaða skilyrði og kröfur þeir þurfi að uppfylla til að fá starfsleyfi og einnig skilgreina hvernig eftirliti er háttað hvernig væru mögulegar kæruleiðir og þar fram eftir götunum við bendum á að það sé í því sambandi gáfulegt að líta til annarra norðurlanda um fyrirmynd að löggjöf um lýðháskóla þar sem þeir hafa verið starfandi um áratugaskeið árhundruð jafnvel við teljum að það sem er styrkur þeirra er fjölbreytni áhersla getur ýmist verið á listir eða íþróttir eða hvað það nú er og þetta yrði bara hrein viðbót við íslenska menntaflóru skólaflóru við vonumst auðvitað eftir að þetta verði samþykkt en ekkert er því fyrirstöðu að hæstvirtur menntamálaráðherra byrji bara nú þegar að undirbúa slíka löggjöf því að eins og ég segi er einn lýðháskóli starfandi og það ætti auðvitað nú þegar að vera einhver vinna í ráðuneytinu við að tryggja lagalega umgjörð utan um þann skóla þannig að vonandi fleiri skólar opni í framtíðinni